Moški na sliki ima svetlo rjave lase, ki so bolj kratki in skuštrani, ima malo zalizcev in pa zelo kratko brado. barva njegovih oči je rjavozelena, ima kratke trepalnice in na sliki je namrščen in videti nekam začuden. Moški na sliki ima svetlo rjave in skravžane lase, ki so malo daljši, segajo mu namreč do približno polovice ušesa. ima svetlo rjave obrvi, potem izrazito rjave oči z dolgimi trepalnicami in pa košate brke, svetlo rjave barve, ki se mu zlivajo v brado. Moški na sliki se lepo smeji, tako da se mu vidijo njegovi beli zobje. Ima srednje dolge lase svetlo rjave barve, ki jih ima počesane na levo in desno stran. Lasje mu segajo malo čez polovico ušes. Ima svetlo rjavo, svetlo rjave barve oči. S kratkimi trepalnicami, nima niti brade niti brkov. Otrok na sliki ima krajše lase svetlo rjave barve, ki pa so malce daljši na vrhu glave in tudi skuštrani. na sliki se smeji in viden je njegov zelen ter vijolični zobni aparat. Ima redke obrvi in oči rjave barve. Človek na sliki ima glavo bolj kvadratne oblike. ima lase, ki so počesani na prečko in so blond barve, ima izrazito modre barve oči. v primerjavi z velikostjo njegove glave malo manjši nos. In pa potem še kratke brke ter kratko brado. Moški na sliki ima visoko čelo, ima zelo temne skoraj črne lase, ki so postriženi zelo na kratko, ima goste temne obrvi in pa oči rjave barve. Na sliki ima odprta usta, kot da bi nekaj kričal. vidni so tudi njegovi beli zobje. Nima niti brkov niti brade. Moški na sliki ima visoko čelo, njegovi lasje so zelo črni in počesani, bolj kratki. Ima izrazito temne, črne obrvi in pa oči, ki so rjave barve. Na sliki se lepo pristno smeji, ima zelo, zelo kratko, komajda vidno brado. Moški na sliki ima svetle blond lase, ki so skravžani, njegova pričeska je nekoliko neurejena, lasje mu segajo približno do polovice ušes, njegove oči so modre barve ima malo daljše brke ter malo brade, ki je zelo kratka v primerjavi z njegovimi brki. Na sliki izgleda nekoliko bolj resen. Moški na sliki ima črne lase, ki so nekoliko nepočesani, in ne ravno dolgi. Ima oster, grob pogled. Njegove oči so, bi rekli, temnejše barve. Ima zaprta usta in nima vidne brade ali brkov. Na sliki je ženska, ki ima rjave lase, ki so bolj košati in dolgi. Ima velike oči, ki so rjave barve in dolge trepalnice. Ima temnejše obrvi, na sliki se ne smeji, ima pa roza ustnice in malo bolj odprta usta, tako da se ji vidijo zobje.